það er mikill samhljómur á alþingi íslendinga samhljómur um að það að efna skuli til kosninga áherslumunurinn hér er um það hvort það eigi að gera snemma eða seint á þessu ári sjálfur er ég þeirrar skoðunar að það eigi að gera snemma og lagðist gegn því í haust að hér yrði fórnað nokkrum ráðherrum í því skyni að við hin gætum haldið áfram að stjórna landinu

fremst okkar stjórnarliðanna bæði fyrir það sem samþykkt var hér fyrr á árum og eins fyrir það sem ógert er og skylda okkar sem þjóðkjörinna fulltrúa er að biðja kjósendur okkar velvirðingar á því sem við gerðum og axla ábyrgð okkar og gangast undir dóm þeirra þeim um fyrr þeim mun betra vegna þess að hér framundan er langt erfiðleikatímabil um það er engum blöðum að fletta

það þarf margar erfiðar ákvarðanir að taka og þau stjórnvöld sem þær þurfa að taka síðar á þessu ári þurfa að hafa skýrt og ótvírætt umboð frá þjóðinni ferskt umboð og samstöðu um þær erfiðu aðgerðir sem þarf að grípa til öðruvísi munum við aldrei komast í gegnum þetta við þurfum líka að á að halda kosningum vegna þess að í kosningum fáum við endurnýjun hugmynda við fáum nýtt fólk við fáum nýja framtíðarsýn og umræðu í samfélaginu um það hvert við skulum stefna og á þessum tímamótum þurfum við hennar sannarlega með sem aldrei fyrr því erfiðleikar okkar eru slíkir að við þurfum á öllum hugmyndum og öllu fólki í þessu landi að halda við sjáum vel fyrir vestan haf í bandaríkjunum hvað kosningar geta gert fyrir þjóð í vanda hvað það getur gert fyrir þjóð í vanda að endurnýja í forustusveitinni að endurnýja hugmyndir til þess að skapa bjartsýni og trú en við þurfum ekki að fara alla leiðina til bandaríkjanna til að sjá menn takast á við erfiðleika þó erfiðleikar okkar séu miklir og erfiðleikatímabilið framundan langt þá eru þeir ekki meiri heldur en frændur okkar færeyingar tókust á við fyrir nokkrum árum og frændur okkar færeyingar saman með samheldni og vinnusemi sinni sigruðust á þeim miklu erfiðleikum á nokkrum árum og fyrst færeyingar gátu það þá getum við líka gert það en um leið og við efnum til almennra kosninga þá þurfum við að gera það með ábyrgum hætti

við getum ekki frestað aðgerðunum fram yfir kosningar þær aðgerðir snúa ekki bara að bönkum og fjármálakerfi og öðru slíku þær aðgerðir snúa auðvitað fyrst og fremst að heimilunum í landinu við þurfum að koma til móts við ótta almennings sem hefur verðtryggð lán og gengistryggð lán um það að reikningana fyrir stjórnlausri verðbólgu og vöxtunum í landinu

með yfirlýsingum og aðgerðum en ég held að enn þurfum við að gera betur

háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni og held að við höfum mörg tækifæri til þess en athafnagleði okkar og aðgerðir munu alltaf takmarkast af því að við erum trausti rúin það er enginn í heiminum sem ætlar að lána okkur peninga endalaust til hallarekstrar eða allra þeirra hluta sem við þurfum að gera þess vegna þurfum við að endurreisa traust okkar erlendis og það þurfum við meðal annars að gera með því að láta seðlabankastjórnina víkja því icesave er ekki stærsta tjónið eitt og sér í þessu hruni seðlabankinn er ekki síður stórt tjón í því og við þurfum að reyna að brjótast út úr gjaldeyriskreppu okkar því við lifum ekki við átján prósent vexti íslensku krónunnar